Deze overeenkomst geeft de macht aan de grote bedrijven in Europa en Canada. Zij hebben uitgebreid de gelegenheid gehad om precies te vertellen wat zij willen en de